Vor Ort erlebten wir die enormen Anstrengungen zur Beseitigung der Folgen eines 25 Jahre währenden Bürgerkriegs.

Ermutigend ist die Einsetzung einer Kommission der Regierung zur Aussöhnung, zum Ausbau der Gerichtsbarkeit, zur Lösung des Sprachenproblems und zum Umgang mit ehemaligen Frontkämpfern. Die konsequente Bereitschaft zur Kooperation, der Wille zur Integration von Minderheiten und die Zusicherung, internationale Rechtsnormen einzuhalten, sind die Grundlage für die Entwicklung eines Landes, das ohne Gewalt und ohne Terror eine echte Zukunft hat. Wir appellieren nachdrücklich an die Hohe Vertreterin der EU, derartige Anstrengungen zu unterstützen.